Un troisième élément que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que c'est la première fois qu'une installation comme ITER, qui comporte des risques, notamment de disruptions je vous encourage à lire les thèses qui ont été faites là dessus n'est pas assurée.

2100. C'est pour cela qu'il est temps d'arrêter ITER.